Wir haben die größte Chemikaliengesetzgebung der Welt auf den Weg gebracht. Wir haben dort das Prinzip Daten sammeln, Bewertung, Zulassung. Warum müssen wir jetzt bei den nachfolgenden Chemikaliengesetzgebungen davon abweichen und erneut Ausschlusskriterien definieren, die am Ende auch Chemikalien vom Markt bringen, die wir eigentlich brauchen und die zum Teil alternativlos sind? Ich denke, dass wir in einer Sackgasse landen werden, wenn wir Chemikalienpolitik ausschließlich durch eine Giftigkeitsbrille machen. Schädlingsbefall kann gerade für Kleinkinder was die Krankheitsübertragungsrisiken angeht, viel gefährlicher sein als die letzten Milligramm Biozide, die wir einsetzen, um sie zu bekämpfen. Ich wünsche mir da insgesamt mehr Augenmaß und vor allen Dingen auch Regulierungen, die nicht nur von großen Konzernen bewältigt werden können, die die Ressourcen haben, um mit Zulassungsbehörden zu diskutieren, sondern auch von kleineren Unternehmen, die in Marktnischen